Monsieur le Président, si seulement les villes étaient à la campagne!

Un récent sondage auprès des citoyens européens révèle que les habitants des grandes villes désireraient trois choses une diminution du trafic routier, plus d'espaces verts et un air plus pur. Ils sont aussi une majorité à estimer que c'est aux politiques de prendre des mesures pour s'attaquer à la pollution de l'air dans les grandes villes. Chaque citadin perdrait un an de vie en bonne santé à cause de la pollution de l'air. Un an de vie!